La ejecución efectiva de un mercado único digital es una de las iniciativas más importantes, ambiciosas e innovadoras que hemos desarrollado en las instituciones europeas en los últimos años. Adaptar los nuevos e importantes avances tecnológicos a nuestro mercado interior, desarrollar el comercio electrónico, garantizar nuestro acceso a la información y a la infinita variedad de bienes y servicios que podemos encontrar en Internet es un reto fundamental que debemos alcanzar para situar a Europa en la vanguardia mundial. Lograrlo determinará en gran medida, bajo mi punto de vista, nuestra capacidad para afrontar los retos económicos de los próximos años.

El entorno de negocios digital —debemos reconocerlo— es hostil para nuestras empresas, especialmente para nuestras PYME. En este tiempo de crisis no podemos permitirnos tener un mercado tan altamente fragmentado, con veintisiete legislaciones diferentes en materia de IVA, derechos de propiedad intelectual o protección de datos, por solo citar algunos ejemplos. Tenemos un entorno de negocios que genera enormes costes y hace imposible que nuestras PYME —que constituyen el 99 de nuestras empresas y generan el 85 de los puestos de trabajo que existen en la Unión— puedan permitirse la aventura que constituye hoy en día comercializar en línea de forma transfronteriza. Sabemos que en los últimos años, según los datos que nos ofrece la Comisión Europea, las PYME que comercian en línea han crecido y generado el doble de puestos de trabajo y beneficios que las que no lo han hecho, y si las ayudamos a conectarse a la economía digital, daremos un paso fundamental para la creación de crecimiento económico y puestos de trabajo.

Ese es el objetivo prioritario que nos hemos propuesto alcanzar. Pero ayudar a las PYME y crear empleo no sería el único beneficio que aportaría el mercado único digital, ni es el único objetivo del informe que votaremos mañana. Los beneficios para los ciudadanos, para los consumidores, también serían enormes.

Por ello, es vital proveerles de la información, de la educación y de las herramientas necesarias para que nuestros ciudadanos puedan sacar todo el partido a las posibilidades que les ofrece la economía digital. También es fundamental que sepamos aumentar la confianza de los consumidores en el medio. Señorías, permítanme cerrar mi intervención expresando una convicción creo que nuestras economías se encuentran hoy en la encrucijada de su desarrollo futuro y, por lo tanto, creo que tenemos que dar este importante paso y hacerlo entre todos. En este año en el que celebramos el vigésimo aniversario del mercado único, debemos, sin duda, hacer realidad este objetivo. Si lo hacemos, habremos dado un paso adelante muy importante para superar la crisis actual, con una economía fortalecida y preparada para afrontar los retos de la economía global del siglo XXI. Por eso, siempre digo, y no me cansaré nunca de repetirlo, que la salida de esta crisis también tiene un formato digital. A esa apuesta de futuro y a esos objetivos apelo, queridos compañeros, para pedir el voto favorable de esta Cámara a este informe en la votación de mañana.